Doamnă președintă, grupul nostru, Grupul PPE, a avut inițiativa de a discuta despre Zimbabwe la fix șase luni după ultima dezbatere despre această țară. Din păcate, ceea ce spuneam atunci nu face decât să se confirme în cazul pastorului Mawarire. În loc să răspundă preocupărilor cetățenilor prin reforme politice și economice, regimul Mugabe continuă să limiteze dreptul la liberă exprimare și să i prigonească pe apărătorii drepturilor omului. Pastorul Mawarire nu a făcut decât să ceară guvernului reforme și respectarea drepturilor omului. Din această pricină, e urmărit penal și e pasibil de o pedeapsă cu închisoarea de până la douăzeci de ani.